eftirfarandi þremur frumvörpum frumvarpi til laga um ráðstafanir í skattamálum frumvarpi til laga um tekjuöflun ríkisins og frumvarpi til laga um umhverfis og auðlindagjald í þeirri áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum sem lögð var fram á alþingi í lok júní síðastliðinn var fjallað um stefnu ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum og þá þætti í endurreisn íslensks efnahagslífs eftir þau áföll sem hrun bankanna og fleiri hafði leitt yfir sem þar komu við sögu í þessari áætlun er almenn stefna fyrir tekjuöflun ríkisins mótuð og segir þar meðal annars traustir tekjustofnar eru forsenda öflugs velferðarkerfis og samfélagslegs jöfnuðar og styrking þeirra er nauðsynleg til að ná markmiðum þessarar áætlunar þær breytingar sem gera þarf til að auka tekjur ríkissjóðs þurfa að verulegu leyti að vera varanlegar breytingar sem gerðar hafa verið á skattkerfinu á löngu tímabili stöðugs hagvaxtar hafa gert það að verkum að núverandi gerð skattkerfisins er ekki þess umkomin að afla tekna fyrir það stig almannaþjónustu sem byggt hefur verið upp á síðustu árum og jafnvel ekki þótt hún verði skert merkjanlega auk þess er ástæða til að leiðrétta þá sýn á markmið skattkerfisins sem miðað var við á undanförnum árum og stefna að meiri félagslegum jöfnuði í skýrslunni eru einnig dregin upp nokkur þeirra skilyrða sem skattkerfið þarf að uppfylla og þeirra markmiða sem stefnt skal að með því svo sem jafnræði í skattlagningu sanngjarni dreifingu skattbyrði jöfnun á tekjudreifingu í þjóðfélaginu stuðningi við félagsleg markmið og félagslegt öryggi að auka hlutdeild þjóðarinnar í arði af auðlindum hennar að leiðréttingu markaðsbresta meðal annars með notkun umhverfisskatta í þeim frumvörpum sem ég mæli nú fyrir er unnið samkvæmt þessari stefnu um leið og verið er að mæta þörf ríkissjóðs fyrir auknar tekjur til að halda uppi velferðarkerfi á íslandi er nú í fyrsta skipti í langan tíma fylgt skattastefnu sem sæmir velferðarríki og markviss áhersla lögð á grundvallarsjónarmið í umhverfis og auðlindamálum þörf ríkisins fyrir nýja tekjuöflun á næstu árum er mjög mikil stafar það af því að tekjur ríkissjóðs hafa dregist mjög saman í niðursveiflunni meðal annars vegna þess að skattkerfið hafði verið lagað að því uppblásna hagkerfi sem var við lýði á síðustu árum og kemur það okkur í koll nú þegar blaðran er sprungin halli á ríkissjóði á yfirstandandi ári stefndi samkvæmt áætlunum í um hundrað áttatíu milljarða króna þó að nú stefni sem betur fer í að hann verði nokkru minni bæði vegna aðgerða ríkisstjórnar og alþingis á miðju ári auk þess sem horfur hafa heldur batnað á síðari helmingi ársins engu að síður mun þessi halli ásamt öðrum skuldum sem bætast á ríkissjóð og bættust á ríkissjóð á síðasta ári leiða til mikillar vaxtabyrði sem mun fara vaxandi á næstu árum ef ekki verður að gert ríkisstjórnin hefur gripið til umfangsmikils niðurskurðar á öllum sviðum ríkisútgjalda sem þrátt fyrir það átak eru hærri en áður var vegna þeirra krepputengdu útgjalda sem óhjákvæmilegt er að mæta aukin tekjuöflun er óhjákvæmileg til að koma á jafnvægi í ríkisfjármálum nokkur hefur verið um það rætt að fara megi aðrar leiðir en leið niðurskurðar útgjalda eða aukinnar tekjuöflunar til þess að draga úr fjárlagahallanum leiðir sem ekki komi niður á fjölskyldum og fyrirtækjum í landinu slíkar staðhæfingar eru vafasamar með ákvörðun ríkisútgjalda hefur alþingi ákveðið umfang samneyslu og tilfærslna og ráðstafað þannig þeim hluta af landsframleiðslunni með þeirri ákvörðun er líka ákveðið hvað er til ráðstöfunar í annað það er til einkaneyslu og fjárfestingar meginhlutverk fjáröflunar ríkissjóðs er að sjá til þess að í höndum hvors aðila um sig hins opinbera og einkaaðila séu ráðstöfunartekjur sem samsvara hlutdeild hvors aðila í landsframleiðslunni eins og hún birtist í fjárlögum þegar til lengri tíma er litið verður þetta einungis gert með skattheimtu í einu eða öðru formi þótt til skemmri tíma sé unnt að ná þessu marki með lántöku ríkisins hjá einkaaðilum kenningar um að unnt sé að fjármagna útgjöld ríkissjóðs til langs tíma án þess að það skerði ráðstöfunarfé einkaaðila fá ekki staðist skattlagning eigna eða tekna lífeyrissjóðanna hefur verið rædd í þessu sambandi eignir og tekjur lífeyrissjóðanna eru sá hluti landsframleiðslunnar sem lagður hefur verið til hliðar sem sparnaður og er ætlaður til neyslu síðar með því að taka hluta hans til að fjármagna útgjöld ríkissjóðs nú er dregið úr sparnaði og þar með úr neyslu í framtíðinni þessi sparnaður er að jafnaði ekki geymdur óvirkur heldur er honum ráðstafað til fjárfestinga hjá einstaklingum og fyrirtækjum sé sparnaðurinn skertur dregst ráðstöfunarfé þessara aðila saman efnahagsleg áhrif af þessu eru því hin sömu og af lántöku ríkisins hjá einkaaðilum skattlagning eigna eða tekna lífeyrissjóðanna hefur öll einkenni og áhrif lántöku og hana ætti að meta með tilliti til þess hvort lántaka til að fjármagna útgjöld ríkissjóðs sé æskileg og ef svo er í hvaða formi slík lántaka eigi að vera því er oft haldið fram að fjármögnun ríkisútgjalda með skatttekjum hafi neikvæð áhrif á efnahags og atvinnulíf valdi samdrætti í eftirspurn og svo framvegis slíkar alhæfingar eru vafasamar ríkisútgjöld sem fjármögnuð eru með sköttum hafa örvandi áhrif á hagkerfið einkum þegar það einkennist af skorti á eftirspurn í stað þeirrar einkaneyslu sem dregst saman kemur eftirspurn frá ríkinu þegar fénu er ráðstafað þar sem skattlagningin mun að hluta til draga úr sparnaði er líklegt að til skamms tíma verði þensla vegna útgjalda hins opinbera meiri en samdráttur einkaneyslunnar áhrif af þessu koma fram í þjóðhagslíkönum sem notuð eru hér á landi og benda til þess að sambærileg hækkun skatta og lækkun útgjalda hafi mismunandi áhrif á tekjuafkomu ríkissjóðs og hagvöxt lækkun útgjalda hefur meiri áhrif til lækkunar á framleiðslustigi og dregur meira úr hagvexti en sambærileg hækkun skatta að minnsta kosti þegar litið er til skamms tíma aukning á útgjöldum ríkissjóðs eykur eftirspurn í hagkerfinu meira en sem nemur samdrætti einkaneyslu vegna samsvarandi skattheimtu áhrif til lengri tíma kunna að vera minna afgerandi og ráðast einnig meira af öðrum þáttum þegar horft er til þess að íslenskt efnahagslíf er í niðursveiflu og að lánsfjármögnun ríkissjóðs eru takmörk sett vegna skuldastöðu hans er efnahagslega skynsamlegt að beita skattahækkunum innan hóflegra marka til að draga úr halla á ríkissjóði þar sem þær hafa minni áhrif til að lækka landsframleiðslu og hagvöxt en niðurskurður útgjalda af sömu stærðargráðu skattheimta hins opinbera á íslandi hefur vaxið mikið á undanförnum árum samkvæmt nýrri skýrslu o e c d um tekjur hins opinbera í aðildarríkjunum er ísland í níunda efsta sæti aðildarríkjanna og eru tekjur hins opinbera taldar fjörutíu komma níu prósent af vergri landsframleiðslu þar kemur einnig fram að þetta hlutfall hefur hækkað um níu komma sjö

er lækkunin á íslandi áætluð fjóra komma átta prósent af vergri landsframleiðslu sem er til muna meira en í öðrum ríkjum o e c d tekjur

skattheimta tvö þúsund og tíu samkvæmt þeim skattbreytingum sem kynntar hafa verið og mælt er hér fyrir er áætluð um tuttugu og fimm komma átta prósent af vergri landsframleiðslu og því rúmlega tvö prósent hærri en hún verður tvö þúsund og níu vantar því enn rúmlega fjögur til fimm prósent af vergri landsframleiðslu eða jafngildi yfir sextíu sjötíu og fimm milljarða ár það að skattheimtan nái því stigi sem hún var á

skattbyrði vegna stóru skattaflokkanna það er tekjuskatts og skatts á vöru og þjónustu verður lægri en verið hefur á mörgum undanförnum árum og verður aðeins lítið eitt hærri en skattbyrðin var á yfirstandandi ári trygginga gjald hækkar verulega sem skýrist af stórauknu atvinnuleysi eignarskattar hækka eitthvað vegna tilkomu auðlegðarskatts en eru þó lægri en þeir voru fyrir fáeinum árum með tilkomu nýrra skatta á orku og fljótandi kolefnaeldsneyti má segja að umhverfis og auðlindagjöld hafi komist á blað tilkoma slíkra skatta léttir álagi af hinum hefðbundnu neyslu og tekjusköttum í frumvarpi um tekjuöflun ríkisins er fjallað um þann hluta skatt breytinganna sem felast í breytingum á beinum sköttum það er tekjusköttum sköttum á eignir og trygginga gjaldi með tillögum sínum hefur ríkisstjórnin lagt fram tillögur að réttlátara tekjuskattskerfi markmið þess er að tryggja réttláta dreifingu skattbyrðanna sem og að færa til baka þær byrðar sem ríkisstjórnir undanfarinna áratuga hafa velt af þeim tekjuhæstu yfir á þá tekjulægstu tekjuskattur sem hlutfall af heildartekjum jókst úr sautján prósent árið nítján hundruð níutíu og þrjú í tuttugu og tvö prósent árið tvö þúsund og sjö eða um fimm prósentustig það svara til um sjötíu og fimm milljarða króna þessi aukning varð þrátt fyrir að skatthlutföll hafi verið lækkuð og sérstakur hátekjuskattur verið lagður af á sama tíma færðist skattbyrðin af þeim tekjuhærri yfir á þá tekjulægri skattbyrði tekjulægsta fjórðungs hjóna hækkaði um meira en tíu prósentustig en innan við tvö prósentustig hjá tekjuhæsta fjórðungnum og lækkaði reyndar um tíu prósentustig hjá tekjuhæsta hópnum lág skattlagning fjármagnstekna ásamt lítilli hækkun persónuafsláttar er meginorsök þessarar þróunar hlutdeild fjármagnstekna í tekjum einstaklinga hefur vaxið stöðugt frá því að vera innan við fimm prósent heildartekna fyrir árið tvö þúsund í nærri tuttugu prósent síðustu árin ástæðan er aukning peningalegra eigna og samþjöppun þeirra á fáar hendur meginbreytingin í hinu nýja tekjuskattskerfi sem tillaga er gerð um er að tekin er upp álagning með stighækkandi skatthlutföllum þannig er lagður grunnur að sveigjanlegri skattlagningu þar sem unnt er að stýra dreifingu skattlagningar betur en áður var og ná fram stígandi skattlagningu eftir því sem sanngjarnt þykir með eins þreps kerfi er í reynd nær eingöngu hægt að stýra dreifingu skattbyrði milli lágra tekna og miðlungstekna mismunur á skattbyrði miðlungstekna og hárra tekna verður hins vegar óverulegur og ekki hægt að hafa veruleg áhrif þar á í hinu nýja kerfi fyrir laun og aðrar starfstengdar tekjur eru þrjú þrep hið lægsta þeirra er fyrir tekjur undir tvö hundruð þúsund krónur á mánuði næsta þrep tekur til tekna frá því marki og að sex hundruð fimmtíu þúsund krónur á mánuði sem er verulega yfir meðaltekjum og þriðja þrepið nær til tekna yfir því marki í hinu nýja kerfi er persónuafsláttur að fullu millifæranlegur milli hjóna eða sambúðarfólks og ónotaður hluti skattþreps neðan sex hundruð fimmtíu þúsund krónur markanna verður að hluta nýttur af þeim maka sem er með tekjur ofan þeirra marka að þessu sinni reyndist ekki unnt að lækka skatthlutfall fyrsta skattþrepsins eins og æskilegt hefði verið en engu að síður mun hækkun skattleysismarka leiða til lækkunar tekjuskatts hjá einstaklingum með mánaðartekjur undir tvö hundruð sjötíu þúsund krónur skatthlutfall á lægstu tekjur verður óbreytt á meðan skatthlutfall á aðrar tekjur hækkar til að koma til móts við aukna tekjuþörf ríkissjóðs nýja kerfið er sveigjanlegt og standa vonir til að þegar betur árar verði unnt að ganga lengra í þessum efnum og lækka skatthlutfall á lægstu tekjur fjármagnstekjur hafa verið vaxandi þáttur í tekjum einstaklinga að hluta hefur sá vöxtur byggst á tilflutningi tekna úr launatekjum í fjármagnstekjur sem hefur orðið auðveldari og skattalega eftirsóknarverðari á síðustu árum fjármagnstekjuskattur sem lengi hefur verið tíu prósent og þar með langtum lægri en víðast annars staðar var hækkaður í fimmtán prósent frá fyrsta júlí síðastliðnum fyrir fjármagnstekjur yfir tilteknum mörkum hann er nú hækkaður almennt í átján prósent jafnframt eru hundrað þúsund krónur vaxtatekna einstaklinga undanþegnar skattinum fólk með vaxtatekjur undir þeim mörkum af launareikningum og svo framvegis mun því ekki borga skatt af þeim vegna frítekjumarksins og einnig verður fjármagnstekjur umtalsvert lægri en átján prósent af sömu ástæðum núverandi skattlagning á hagnað félaga hefur haft í för með sér ýmis vandamál og misræmi samspil í skattlagningu félaga og arðs leiðir til þess að tekjur einstaklinga af atvinnurekstri skattleggjast nú með tuttugu og þrjú og hálft prósent skatti í samanburði við allt að þrjátíu og sex prósent skatt á launatekjur og rekstrarhagnað einstaklinga með rekstur þetta samrýmist illa jafnræði í skattlagning og hefur leitt til umtalsverðrar tekjuhliðrunar með hækkun á skattlagningu arðs samanber hér að framan dregur nokkuð úr þessu misræmi en ef losna á við það þarf einnig að koma til hækkun á skatthlutfalli félaga ísland skattleggur hagnað af atvinnurekstri mikið vægar en sambærileg lönd samanlagt skattlagning hagnaðar í félaginu og þegar hann er tekinn út sem arður er nú tuttugu og þrjú og hálft prósent hér á landi eins og áður sagði en nærri fjörutíu og fjögur prósent að meðaltali í o e c d ríkjunum og milli fjörutíu og fimmtíu prósent á hinum norðurlöndunum lág skattlagning félaga hefur haft mikil áhrif á tekjur landsins af starfsemi félaga í eigu erlendra aðila tekjuskattur slíkra félaga er einn helsti efnahagslegi ávinningur landsins af beinni erlendri fjárfestingu einkum í starfsemi sem ekki er mannaflsfrek eins og áliðnaður og önnur orkufrek starfsemi lágur tekjuskattur á slík félög felur því í sér afsal landsins á hlutdeild í hagnaði og virðisauka sem myndast hér á landi og líklega einnig í arði af náttúruauðlindum landsins skatthlutfall félaga er hækkað úr fimmtán prósent í átján prósent og samanlögð skattlagning hagnaðar og arðs verður því þrjátíu og tvö komma sjötíu og sex prósent og verður enn til mikilla muna lægra en í flestum öðrum löndum aðstæður í efnahagslífi og atvinnustarfsemi eru með þeim hætti að ekki þykir ráðlegt að ganga lengra auk þess sem fjárfestinga samningar sem gerðir hafa verið við erlend stóriðjufyrirtæki koma í veg fyrir að lengra sé gengið að sinni án þess að mismuna innlendum aðilum gagnvart erlendum á undanförnum árum auðgaðist tiltölulega fámennur hópur fólks mikið á útþenslu fjármálakerfisins sem hrundi síðan með alvarlegum afleiðingum fyrir almenning af þessum ástæðum þykir nú sanngjarnt að taka upp sérstakan auðlegðarskatt og nýta tekjur af honum til að verja barnabótakerfið og hækka vaxtabætur auðlegðarskatturinn verður einn komma tuttugu og fimm prósent á hreina eign yfir mjög háu fríeignamarki eða níutíu milljónir króna fyrir einstaklinga og hundrað tuttugu milljónir króna fyrir hjón og sambúðarfólk hann mun fyrst og fremst leggjast á tekjuberandi peningalegar eignir en almennar eignir fólks svo sem íbúðarhúsnæði bílar og því um líkt verða neðan skattleysismarkanna samkvæmt skattframtölum tvö þúsund og níu áttu um fjórtán hundruð hjón hreina eign sem nam samtals fjögur hundruð og átta milljörðum króna eða að meðaltali um tvö hundruð níutíu milljónir króna á hjón þessi tvö komma tvö prósent hjóna áttu um fjórðung hreinna eigna augljóst má telja að þeir aðilar sem safnað hafa miklum eignum á undanförnum árum og hafa notið þess að skattar á fjármagnstekjur hafa verið lágir auk annarra hagstæðra skattareglna hafa því notið lækkandi skattlagningar á meðan allur almenningur hefur axlað þyngri byrðar af þeim sökum þykir ekki óeðlilegt að við þær aðstæður sem nú eru verði skattbyrði þessa hóps aukin nokkuð frá því sem áður var auk þeirra ákvæða sem snerta meginþætti laganna eru í frumvarpinu ýmis atriði sem fyrst og fremst miða að bættri skattaframkvæmd en hafa sum jafnframt einhver tekjuáhrif sjómannafrádráttur hefur lengi verið umdeildur og gagnrýni á hann hefur vaxið á undanförnum árum af ýmsum ástæðum forsendur fyrir honum hafa breyst mjög frá því sem upphaflega var og erfitt að rökstyðja hann gagnvart ýmsum hópum sem að einhverju leyti eru í sambærilegri stöðu eða starfa við sambærilegar aðstæður þá hafa vaknað spurningar um sjómannaafsláttinn með tilliti til samkeppnisstöðu og ríkisaðstoðar við atvinnurekstur rök fyrir sjómannaafslætti á sínum tíma voru meðal annars langar fjarvistir frá heimili slæmar vinnuaðstæður og þörf á sérstökum vinnufatnaði öll þessi atriði hafa breyst eða dregið hefur úr gildi þeirra í samanburði við aðra launþega afskipti ríkisins af kjörum einstakra starfsstétta heyra nú sögunni til og er eðlilegt að þau ráðist í samskiptum launþega og vinnuveitenda og eðlilegt er að hver atvinnugrein beri launakostnað af starfseminni þar sem annað veldur misræmi á kostnaði og óhagkvæmni hluti af þeim störfum sem nú eru unnin á sjó voru áður unnin í landi án þess að því fylgdi nokkur skattaívilnun sambærileg störf eru einnig unnin í landi og felst því mismunun í sjómannaafslættinum milli fólks eftir vinnustað erfitt hefur reynst að ná samstöðu um þetta mál og því fer ríkisstjórnin nú þær leiðir að að láta sjómannaafsláttinn fjara út í áföngum á fjórum árum frá og með tekjuárinu tvö þúsund og ellefu gerðar eru tillögur um ýmsar breytingar sem snerta einkahlutafélög og miða að því að draga úr misræmi í skattlagningu tekna og annarra tekna helsta breytingin auk framangreindra breytinga á skatthlutföllum lögaðila og arði er að draga úr hættu á því að launatekjur séu færðar í búning fjármagnstekna er það gert með því að ákveða að ef arðsúthlutun fer umfram tuttugu prósent ávöxtun á eigin fé hlutafélags skuli það sem úthlutað er umfram þau mörk skattlagt sem launatekjur hjá ráðandi eigendum allmikið hefur borið á því að mjög háar fjárhæðir hafa verið greiddar inn í lífeyrissjóði einkum séreignasjóði vegna einstakra manna því er sett þak á slíkar greiðslur þó þannig að hvergi er haggað við slíkum greiðslum samkvæmt kjarasamningum nokkur ákvæði í frumvarpinu snerta skattfrelsi arðs á milli félaga og söluhagnaðar af hlutabréfum sem eiga einkum að koma í veg fyrir óeðlilega uppsöfnun á yfirfæranlegu tapi vegna vaxtakostnaðar sem stofnað hefur verið til vegna kaupa á hlutabréfum þótt tekjur af þeim séu ekki skattskyldar sem samrýmist illa meginreglu skattalaga í þessum efnum tillagan gerir ráð fyrir að til þess að arður og söluhagnaður sé frádráttarbær frá skattskyldum tekjum verði eignarhald á viðkomandi félagi að hafa verið að minnsta kosti tíu prósent og að að yfirfæranlegt tap verði jafnað í þessum efnum er tekið mið af evrópskum reglum um skattlagningu arðs á milli félaga sem kveða á um skattleysi þeirra ef eignarhald er meira en tíu prósent aðrar breytingar frumvarpsins lúta að ýmsum framkvæmda atriðum tekjuskattslaganna með þessu frumvarpi er einnig lögð til sú breyting á tryggingargjaldi sem nauðsynleg er til þess að atvinnutryggingagjald fjármagni að fullu útgjöld vegna aukins atvinnuleysis þá vík ég að frumvarpi þar sem lagðar eru til breytingar á ýmsum lögum er varða tekjuöflun ríkisins þær eru að mestu í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og tíu þó að teknu tilliti til breyttra áforma varðandi einstaka tekjuliði frá því að frumvarpið kom fram þessi tekjuöflun er mikilvægur liður í víðtækri áætlun ríkisstjórnarinnar um að ná jöfnuði í ríkisfjármálum á næstu þremur árum frumvarpið inniheldur sem fyrr segir ýmsar breytingar á skattalögum einkum þó á sviði óbeinna skatta og samanlagt eru þessar breytingar taldar skila ríkissjóði fjórtán komma sjö milljörðum króna á heilu ári tekjuáhrifin árið tvö þúsund og tíu verða heldur minni eða þrettán komma níu milljarðar króna vegna þess að lagt er til að breyting á virðisaukaskatti komi fram í tveimur áföngum það er fyrsta janúar og fyrsta mars næstkomandi áhrif þessara breytinga á verðlag eru áætluð núll komma áttatíu og fimm prósent í heild sinni þar af gætu núll komma fjörutíu og fimm prósent komið til framkvæmda í desember og janúar en núll komma fjögur prósent í mars þegar seinni áfangi í breytingum virðisaukaskatts kemur til framkvæmda helstu tillögur frumvarpsins eru eftirfarandi í fyrsta lagi er lögð til tíu prósenta hækkun á áfengis og tóbaksgjöldum í öðru lagi er lagt til að almennt bensíngjald hækki um tvær og fimmtíu krónur á hvern lítra og olíugjald um einn komma sextíu og fimm krónur á hvern lítra þetta er nokkru minni hækkun en miðað er við í forsendum fjárlagafrumvarps og er gert ráð fyrir að mismunurinn á forsendum fjárlagafrumvarps og þeirri tillögu sem hér er kynnt samtals um níu hundruð milljónir verði lagður á bensín og síst lolíu í formi kolefnisgjalds áhrif hækkunarinnar í þessu frumvarpi á vísitölu neysluverðs er talin verða nálægt núll komma eitt prósent

forsendum fjárlagafrumvarps er gert ráð fyrir átta milljarða króna tekjuauka af þeim tekjustofni á árinu tvö þúsund og tíu í því frumvarpi sem hér liggur fyrir er reiknað með að tekjuaukinn verði heldur minni eða nálægt sex milljörðum króna á heilu ári breytingum frumvarpsins á

ári verðlagsáhrif af þeirri breytingu eru áætluð núll komma tvö prósent hins vegar er gerð tillaga um nýtt fjórtán prósent þrep sem taki gildi fyrsta mars tvö þúsund og tíu en undir það þrep falli sykurvörur óáfengar drykkjarvörur og sala veitingahúsa og kaffihúsa áætlaður tekjuauki af þessu nýja þrepi er talinn nema nálægt fjórum milljörðum króna á heilu ári en þrjú komma tveimur milljörðum króna á árinu tvö þúsund og tíu áhrif hækkunarinnar á vísitölu neysluverðs eru talin vera nálægt núll komma fjögur prósent

tvö þúsund og fjögur til samanburðar má nefna að vísitala neysluverðs hefur hækkað um tæplega fimmtíu og eitt prósent frá árinu tvö þúsund og fjögur lagt er til að útgjöldin hækki nálægt fimmtíu prósent að jafnaði en dómsmálagjöldin þó meira og er það gert til ber að mæta auknum kostnaði við rekstur dómskerfisins og einnig til þess að draga úr þeim mikla fjölda smærri mála sem berast því með tilheyrandi álagi og töfum í heild eru þessar breytingar á aukatekjum taldar skila um einn komma fimm milljörðum króna á ársgrundvelli en ekki var gert ráð fyrir þessari hækkun í forsendum fjárlagafrumvarpsins í sjötta lagi er með vísan til þess erfiða efnahagsástands sem ríkir hjá mörgum íslenskum fjölskyldum gert ráð fyrir að áfram verði mögulegt að taka út af séreignarsparnaði og að þessu sinni að leysa út allt að eins og hálfa milljón í viðbót fyrir staðgreiðslu tekjuskatts og útsvars í viðbót við þá eina milljón sem áður var heimilað að greiða út á þessu ári áætlað er að þessar tekjur geti þýtt útgreiðslur upp á tuttugu milljarða króna sem mundi fela í sér viðbótartekjur fyrir ríkissjóð upp á fimm milljarða og viðbótarútsvarstekjur fyrir sveitarfélög upp á tvo komma sex milljarða króna á næstu árum loks er í þessu frumvarpi að finna tillögur um ýmsar minni háttar breytingar á öðrum lögum án þess að þær hafi bein áhrif á tekjuöflun ríkissjóðs ég vík nú loks stuttlega að frumvarpi til laga um umhverfis og auðlindaskatta álagning kolefnisgjalds er fyrsti liður í áætlun stjórnvalda um samræmingu í skattlagningu ökutækja og eldsneytis þar sem umhverfissjónarmið eru höfð í öndvegi stefnt er að því á leggja fram á alþingi hið fyrsta frumvörp um frekari breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis með það að markmiði að hvetja til notkunar vistvænni ökutækja orkusparnaðar minni losunar gróðurhúsalofttegunda og aukinnar notkunar á innlendum orkugjöfum í frumvarpinu er lagt til kolefnisgjald sem leggist á bensín dísilolíu flugvéla og þotueldsneyti og svartolíu gjaldtakan er byggð á kolefnisinnihaldi hverrar tegundar eldsneytis fyrir sig og tekur gjaldið því mið af verði losunarheimilda á uppboðsmarkaði e s b í frumvarpinu er gjaldið miðað við fjögur þúsund krónur á hvert tonn af kolefni sem lætur nærri að vera um fimmtíu prósent eða helmingur af nefndum viðmiðunarverðum í e s b gjaldtakan verður því mis há fyrir hverja tegund eldsneytis þar sem kolefnisinnihald er mismikið eftir eldsneytistegund áætlað er að kolefnisgjald á fljótandi jarðefnaeldsneyti komi til með að skila rúmlega tvö komma fimm milljörðum króna í ríkissjóð árlega og reiknað er með að skattlagningin hafi núll komma núll sjö prósent áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs í öðrum kafla frumvarpsins er svo lagt til að sérstakur skattur verði lagður á sölu á raforku og heitu vatni sérstakt auðlindagjald lagt er til að skatturinn nemi núll komma tólf krónur á hverja kílóvattstund af seldri raforku og tvö prósent af smásöluverði á heitu vatni lagt er til að sá aðili sem selur raforkuna eða heita vatnið til endanlegs notanda verði sá sem innheimtir skattinn og skili honum í ríkissjóð jafnframt er lagt til að skattskyldan nái til aðila sem annast framleiðslu sína á raforku og heitu vatni sjálfir en skatturinn leggist þó ekki á sölu eða eigin notkun á raforku og heitu vatni til framleiðslu á raforku eða heitu vatni lagt er til að ríkisskattstjóri hafi eftirlit með að hinir skattskyldu aðilar innheimti og skili skatti af þeirri raforku og því heita vatni sem þeir selja eða nota fyrir liggur að taka þarf tillit til garðyrkjubænda og íbúðarhúsnæðis á köldum svæðum við álagningu skattsins og verður það gert að fullu í gegnum þau endurgreiðslukerfi sem þegar eru til staðar áætlað er að tekjur ríkissjóðs af skatti á raforku komi til með að nema tæpum tveimur milljörðum króna árlega og skattur af heitu vatni er talinn skila tæpum tvö hundruð milljóna króna á ári reiknað er með að umræddur skattur af raforku og heitu vatni hafi núll komma núll fjögur prósent áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs í frumvarpi þessu og öðrum skattafrumvörpum sem lögð hafa verið fram felast vissulega verulegar hækkanir á sköttum frá því sem þeir eru á þessu ári þessar hækkanir eru óhjákvæmilegar á þeim miklu erfiðleikatímum sem nú standa yfir er mikilvægt að hlúa að meginstoðum velferðarkerfisins tryggja þarf grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins viðhalda öryggisneti félagskerfisins og tryggja að skólarnir geti veitt börnum og unglingum þá menntun sem þeim og þjóðinni er nauðsyn á þrátt fyrir stíft aðhald í ríkisrekstri og umtalsverðan niðurskurð verður ekki undan hækkun skatta vikist skattbyrði landsmanna verður þó engu að síður minni en mörg undanfarin ár og það sem skiptir mestu er að með nýju skattkerfi verður það tryggt að þessar auknu byrðar leggist síst á þá sem höllustum fæti standa virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvörpum þessum verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari ég hef lokið máli mínu